Et il a clairement dit que nous devons d'abord trouver un accord sur les principes des trois grands sujets, Mesdames et Messieurs les députés, sur lesquels la décision souveraine du Royaume Uni de quitter l'Union européenne crée aujourd'hui une très grande incertitude. Nous devons le plus vite possible lever cette incertitude pour les citoyens d'abord, pour les bénéficiaires du budget européen et pour les frontières, en particulier en Irlande.

Le retrait ordonné, c'est précisément ces trois grands sujets et quelques autres, comme la gouvernance de l'accord ou les procédures administratives et judiciaires.

C'est la condition et je redis devant vous que notre objectif est bien d'aboutir à un accord.

La confiance que j'évoquais et que vous avez rappelée les uns et les autres a une contrepartie de notre côté, c'est que nous allons pratiquer avec vous, avec les autres institutions, avec le Conseil, la transparence et être en permanence disponibles pour associer les institutions et votre Parlement tout au long

De la même manière, nous sommes prêts à une très grande transparence sur l'ensemble des documents de négociations, qui seront rendus publics.

Nous avons, au début de cette négociation, une position ambitieuse fixée par le Conseil européen, qui est pleinement légitime, puisque nous exigeons que les citoyens européens et les citoyens britanniques concernés par le Brexit puissent continuer à bénéficier des mêmes droits. Cela vaudra pour les citoyens, pour leurs familles et il s'agira bien de tous les droits droit de résidence, liberté de circulation, droit d'accès à la sécurité sociale, droit d'accès au marché du travail. Nous parlons des droits qui seront acquis jusqu'au jour du Brexit, naturellement, et nous veillerons aussi à ce que ces droits soient effectivement garantis. Nous ne pourrons pas, sur ce sujet très grave, qui touche la vie quotidienne et personnelle de beaucoup de familles, nous contenter d'une simple déclaration d'intention.

Parce que ces chiffres dépendront de la méthodologie sur laquelle on doit se mettre d'accord et ils dépendront aussi de la date effective de la sortie du Royaume Uni.

Barnier qui va fixer un chiffre. Nous allons travailler, comme le Conseil européen le souhaite, pour trouver avec les Britanniques, sereinement, calmement, un accord sur les engagements qui ont été pris. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas d' exit bill Nous avons pris, notamment dans cette période des perspectives financières qui est en cours, des engagements financiers ensemble, à

Il s'agit de solder ses comptes comme on le fait dans toute séparation, ni plus, ni moins, et je le ferai sans émotion, sans esprit de revanche, sans punition, en m'en tenant aux faits, aux chiffres et aux engagements qui ont été pris, ni plus, ni moins. Sur l'Irlande, où j'ai eu le privilège de me rendre la semaine dernière et d'être reçu par les deux chambres du parlement réunies M.

Brok ont évoqué cette question que le Royaume Uni est co garant.

Vilimsky, une chose que chacun doit bien comprendre c'est le Royaume Uni qui a décidé de quitter l'Union européenne et pas le contraire. Et nous avons été très nombreux à regretter cette décision mais, maintenant, nous devons la mettre en œuvre.

quarante quatre années Personne ne doit sous estimer ni les conséquences dans tous les domaines, ni la complexité juridique de cette séparation.

Cette relation il n'est pas trop tôt pour en esquisser le contour comprendra un accord de libre échange, free and fair trade des accords de coopération, notamment en matière de d'universités ou de recherche, et un partenariat, comme nous le souhaitons, en matière de sécurité et de défense. Il y a deux points importants pour cette future relation.

Nous n'accepterons pas l'abaissement des normes sociales, fiscales ou environnementales dans l'Union européenne et nous ne voudrons pas non plus accepter de marchander la sécurité par rapport à des questions commerciales.

Il y a les conséquences du Brexit et je vais devoir, en votre nom, traiter la plus grande partie de ces conséquences dans cette négociation et il y a les leçons du Brexit, qui sont différentes. Je pense que, à ce sujet, il faut écouter un certain nombre de raisons qui ont été exprimées par les citoyens britanniques, comme d'ailleurs dans d'autres pays s'expriment par des votes de protestation un sentiment d'incompréhension, de colère, de souffrance sociale et le sentiment d'être exclu du progrès.

et à M. Weber, qui ont parlé de l'unité, que cette unité que nous avons construite ensemble, sous l'autorité du Président Tusk et avec la confiance du Président Juncker et celle du Président Tajani, est importante pour moi comme négociateur parce que j'en ai besoin et que je serai attentif à ce qu'elle soit maintenue, entretenue, cultivée, tout au long du processus.

Cette unité va être utile pour le reste de l'agenda européen et les dirigeants européens et vous mêmes, mobilisés sur un agenda positif et proactif sur les autres défis, renforceront l'unité dont j'ai également besoin dans la négociation.